Spoštovani kolega! Vsa sredstva so bila legitimno in zakonito porabljena in so tudi javno dostopna, projekt pa je bil izveden in deluje. Hvala.